Hvala lepa! Tukaj res govorimo isti jezik, razmišljamo enako. Seveda, omenili ste tudi Avstrijo, dejansko sem tudi tam na obisku pri zunanji ministrici izrazil podobne, bi rekel, pobude in zahteve Slovenije, da se torej splošno financiranje naše slovenske narodne skupnosti v Avstriji izboljša, kajti že trideset let je nespremenjeno in inflacija požrla en del tega denarja, če se nekoliko ljudsko izrazim, pa tudi seveda potrebe so narasle in seveda gre tudi za podporo društvu za podporo našemu, časniku Novice in tako dalje. Ampak, če se vrnem na Italijo, tako kot v Avstriji in Italiji bomo seveda ostali budni, tudi na ministrstvu sem določil konkretno posameznike, ki mi morajo, spremljati zadevo, poročati, kje se zadeve in koliko se premikajo. Moramo seveda upoštevati, da Italija je suverena država, ki bo seveda, znotraj svojih institucij odločala o teh vprašanjih, ampak, hkrati pa moramo preko, bi rekel, vseh naših diplomatskih predstavništev, tudi konzularnega predstavništva, preko, bi rekel, naših manjšin, v dogovoru z njimi, predvsem pa tudi neposredno s strani ministrstva, stalno opozarjati, da ta vprašanja je treba rešiti. Torej zaveza, ki je bila že dana, glede vrnitve Narodnega doma mora biti uresničena. Verjamem, da bo to ob stoletnici za to dobra priložnost, torej čez dve leti, če se ne motim. In o tem smo tudi konkretno govorili. Dobili smo neko zagotovilo, da bodo ponovno aktivirali v Italiji to omizje, ki pritegne skupaj za isto mizo pripadnike naše, narodne manjšine in seveda predstavnike vlade, kar je izjemno pomembno. Tudi sem vesel, da so naši predstavniki obeh krovnih organizacij pravzaprav v stalnem stiku, a ne, tudi z različnimi senatorji, bi rekel, različnimi politiki, pa tudi založniki, kajti ta njihova aktivnost samo pripomore k temu, bi rekel, prizadevanju za skupni cilj. In seveda ne nazadnje, gre tu za to, da, seveda moramo, ko ste sami rekli, ohranjati neke dobrososedske odnose še naprej, kajti če bomo imeli dobro ekonomsko sodelovanje, kulturno, seveda tudi politično, kot do zdaj nadaljujemo oziroma še nadgrajujemo, potem je upanje za to, da bomo kljub nekoliko radikalnim momentom, ki so tu in tam prisotni v sedanji italijanski politiki, uspeli ohraniti tiste evropske, bi rekel, standarde, pa tudi vrednote, v korist, varovanja naše slovenske manjšine, za katere si pač vsi skupaj prizadevamo. Tako da bom hvaležni tudi za seveda podporo vas, spoštovana gospa poslanka, in vseh poslancev državnega zbora v tej smeri. Hvala.